Abgegebene Stimmen 713 Ungültige Stimmen 80 Abgegebene gültige Stimmen 633 Auf Herrn Abgeordneten Pittella entfielen 282 Stimmen, auf Herrn Abgeordneten Tajani

Ich beglückwünsche Sie von Herzen zu Ihrer Wahl. Ich wünsche Ihnen für die Ausübung Ihres Amtes alles Gute, eine glückliche Hand, viel Erfolg.